Que muchos de los refugiados que están en estos momentos atrapados en Grecia, bajo la nieve, deberían estar en algunos Estados miembros, pero estos no cumplen sus compromisos en materia de reubicación y reasentamiento.